Sunt probleme serioase în politica de resurse umane, politica de angajări, de exemplu, în 2015, Agenția a angajat un asistent de gradul 8, deși avea voie să facă doar o angajare pentru gradul 5. Asta înseamnă mai mulți bani, de unde i a luat și de ce Curtea de Conturi nu o sancționează?